Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą masowe masakry w okolicach Jos, gdzie doszło wówczas do pogromu chrześcijan.

Swoboda wyznania jest wprawdzie gwarantowana poprzez konstytucję, ale władze państwowe są zbyt słabe, aby walczyć ze zorganizowaną przestępczością, która nie akceptuje wolności.

Tydzień temu z rąk tego samego ugrupowania zginęło dwóch zakładników Brytyjczyk i Włoch, którzy byli przetrzymywani przez 10 miesięcy.

Źródła przemocy w Nigerii eksperci uważali za bardzo złożone ekonomiczne, społeczne, etniczne, polityczne. Dziś wydaje się oczywiste, że podstawową przyczyną gwałtów jest jednak nienawiść religijna. Boko Haram można przetłumaczyć na zachodnia edukacja jest grzechem, a nakaz walki z grzechem, występkiem, ma charakter religijny.